Maar deze energie gaat nog veel te vaak verloren, letterlijk langs ramen en deuren. Door in de eerste plaats in te zetten op energie efficiëntie, zorgen we er bovendien voor dat de burger zelf de vruchten kan plukken van de investeringen die ze op milieuvlak doen.

De bindende nationale doelstellingen die door de rapporteur op het vlak van hernieuwbare energie worden voorgesteld, zijn dit niet. Het is duidelijk dat bepaalde lidstaten buiten de eigen grenzen zullen moeten kijken om hun doelstellingen inzake hernieuwbare energie te bereiken. En waarom dan pleiten voor bindende nationale doelstellingen?